Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Kommissar Avramopoulos! Menschenhandel ist ein milliardenschweres, menschenverachtendes und unglaublich dreckiges Verbrechen. Wer auf irgendeiner Ebene beteiligt ist und es sind viele verdient harte Strafen und keine Gnade. Ich bin überzeugt, gerade als Europäische Union, als Union der Werte, müssen wir diesen Kampf gegen Menschenhandel jeglicher Art entschieden führen. Dieses abscheuliche Verbrechen betrifft jährlich rund 21 Millionen arme Frauen, Kinder, werdende Mütter. Sie alle werden missbraucht zu Zwangsarbeit oder sexueller Ausbeutung. Verschließen wir davor nicht die Augen, bekämpfen wir jetzt Zwangsprostitution und fördern wir das nordische Modell. Schützen wir unsere Kinder, gerade auch die Kinder von Flüchtlingsfamilien, hier in Europa. Tun wir grenzübergreifend alles technisch Mögliche, um entführte Kinder zu finden und ihnen wieder Heimat und Geborgenheit zu schenken. Hier müssen wir eine klare Stimme haben. Verurteilen und verbieten wir auch Leihmutterschaft als sexuelle Ausbeutung, als neue Form der Sklaverei, so wie es Europäisches Parlament und Europarat unmissverständlich fordern.